Mauritius, das sehr starkes Interesse daran hat, seine Agrarprodukte auf den europäischen Markt zu bringen und die Sicherheit zu haben, keine unlauteren Exporte europäischer Produkte auf seinem Markt zu haben? Das ist durch dieses Abkommen garantiert.